Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. No, očitno sem jaz imel stik z zdravstvenim sistemom pred kratkim, pa v naslednjih dneh bo še nekajkrat. In bom, nadaljeval tam, kjer je kolega Kordiš, prenehal. Očitno je, da je vprašanje zdravja in zdravstva, sploh v zadnjem mesecu, dni, zelo akutno. To obravnavamo tudi v državnem zboru na več sejah, tudi na delovnih telesih smo se z nekaterimi konkretnimi vprašanji že srečali in tudi našli nekatere rešitve. Razmere se dnevno spreminjajo, ljudi pa dejansko danes skrbi, kaj bo z njihovo primarno zdravstveno oskrbo, sploh v luči napovedanih odpovedi družinskih zdravnikov v več zdravstvenih ustanovah oziroma zdravstvenih domovih v Sloveniji. Zato me, gospod premier, zanima predvsem stališče vlade glede tega vprašanja in kakšni so potencialni konkretni ukrepi. Na eni strani imamo namreč zahteve zdravnikov, na drugi pa strah pacientov. Kako lahko vlada pomiri zadeve, saj so očitno vprašanja lahko rešljiva le usklajeno in, seveda medresorsko. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite.